Wir führen diese Diskussion auf der Grundlage der Universalität der Menschenrechte, aber auch auf der Grundlage der Notwendigkeit globaler Partnerschaft. Es ist von der harmonischen Gesellschaft gesprochen worden. Das ist eine Parole der KP Chinas, aber es ist auch mehr Es ist eine tiefe Hoffnung des chinesischen Volkes. Harmonische Gesellschaft ist nicht einfach identisch mit der Verhüllung autoritärer Verhältnisse. Ich finde, es könnte eine Aufgabe für uns sein, dem chinesischen Volk bei der Realisierung einer harmonischen Gesellschaft Unterstützung zu leisten. Zur Partnerschaft gehört eine klare Aussprache.

Nun weiß ich, Herr Posselt, dass Ihre bayrische Partei davon etwas versteht, aber ich glaube, wir sollten lieber wie Herr Brok von der Fortsetzung der Ein China Politik sprechen.